Kul mi je bil Nomadland. zaradi, zgodbe mi je bil zelo všeč pa igralska zasedba je bila zelo v redu. in to se tudi vidi, ker je dobil oskarja, ne. se pravi, zgodba tega filma se pa dogaja v Srednji Ameriki leta dva enajst. po krizi, je ta protagonistka izgubila službo in se je mogla preseliti v, v kombi. In je čez celo leto, potovala po Ameriki in iz delala sezonske, sezonska dela. Izletniški kraj, zelo mi je bila všeč, Toskana, Italija. ker je zaradi zgodovinske, zaradi zgodovinskih stvari. Firence pa, tako zaradi renesanse, ne, se je zelo veliko zgodovine tam ostalo in tudi pokrajina seveda je pač zelo, zelo, zelo lepa. Zdaj glavne znamenitosti tega kraja so glavna mesta, Firence so, so glavno mesto. In tudi tam je tale recimo, Domo. zelo, zelo znamenita bazilika. Pot do tega kraja, greš, po, po avtocesti do italijanske meje, tam gremo do, proti Benetkam, od Benetke, od Benetk do Ferrare, do Bologne. Pol pa čez, Apenine pa smo v v Firencah pa posledično v Toskani. Všeč mi je, razvijalec programske opreme. všeč mi je, svoboda, ki je tule odzadaj. Kaj, kaj vse delajo ljudje tega poklica? se pravi razvijajo programsko opremo, skrbijo, da, da programi delajo, da, da, da se stvari ne zataknejo. všeč mi je pica, všeč mi je, ker je preprosta, ker se jo, ke jo dosti hitro lahko narediš. Se pravi, že en dan prej zamesim, testo. kvas, sol pa moko pa voda. to dam v hladilnik zdaj čez noč. Naslednji dan pa, pa prižgeš pečico pa daš čez mezgo, sir, v pečico in je pripravljena za jesti. Knjiga, všeč mi je bila, Krasni novi svet. všeč mi je bila zaradi sveta, ki ga je predstavljala že petdeset let nazaj in se danes uresničuje. zelo zabavno je v bistvu to, kako se, kako je predvidel, prihodnost. Se pravi, protagonist je Jack pa, še par oseb, ker so pač imele, ko so bile alfe, bete pa game in okoli tega se ta Jack, ker pač je outsider, podre cel sistem te družbe. Žled mi ta, leta dva štirinajst, ke je bil, ta žled, to mi zelo ostalo v spominu, zaradi tega ker še, še danes, je treba drevesa podirati zaradi tega. Ker je veliko lubadarjev zaradi tega v, v gozdu. Orodje, kladivo, kladivo se mi zdi zelo uporabno orodje, ker je njegova vloga zelo preprosta pa, lahko zabiješ stvari z njim. Naj letni čas, najbolj všeč, mi je pomlad, ker se vse prebuja, ker ni prevroče. pa ni prehladno. Slaba plat tega letnega časa je, da je hladno včasih pa veliko cvetnega praha je. Hobi, všeč mi je plezanje. ker je malo adrenalina v tem noter. In ke končaš eno smer, si, si ful, ful zadovoljen sam s seboj. Slaba stvar tega hobija je, da da to, da je ta adrenalin kdaj tudi mogoče malo prehud, pa se lahko poškoduješ. in to tudi dosti straha s tem pride. Najbolj všeč mi je mačka, oziroma mački. Ko so, ko se zelo radi, čohajo. Pa ful so smešni. V bistvu je tudi to dobra plat, da ni veliko, kar rabiš skrbeti za njo. ampak jo samo zabavaš pa pa hraniš pa, kakce ji pobiraš ven iz, iz, stranišča. ljudje ogrevajo svoje hiše s, s, plinom, z, z drvmi, s toplotnimi črpalkami pa tudi z, z, z nafto, z oljem. Lepo vas vabim na moj triindvajseti rojstni dan. S seboj prinesite veliko veselja in dobre volje. Lep pozdrav, Jakob. Vse najboljše za tvoj triindvajseti rojstni dan. Želim ti veliko sreče in zdravja.